Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je suis un peu étonné de l'application de ce règlement dans les régions ultrapériphériques et les îles de la mer Égée, alors même que celles ci bénéficient de règles spécifiques via leurs POSEI respectifs. Si j'ai bien compris, on leur demande de participer au financement d'une réserve de crise dont elles ne pourront jamais bénéficier. On ne peut non plus ignorer le fait que la baisse induite par le règlement va se traduire par une baisse des enveloppes allouées aux régions ultrapériphériques pour l'année civile 2013, contrairement aux engagements qui avaient été pris. Je sais votre attachement, Monsieur le Commissaire, à ce que les particularités de ces régions soient prises en compte et c'est le sens de l'amendement n° 12, que nous avons déposé avec 40 de nos collègues, visant à ce que ce règlement ne soit pas appliqué dans les régions ultrapériphériques et dans les îles de la mer Égée.